Obzvlášť vítam uznanie a zohľadnenie osobitných potrieb osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. Zaručenie práva na náhradu straty alebo škody vzniknutej na invalidnom vozíku alebo inom vybavení zabezpečujúcom pohyblivosť a odborná príprava personálu autobusov alebo autokarov v oblasti dopravy osôb so zdravotným postihnutím sa stávajú významným nástrojom v boji s ich diskrimináciou a často aj sociálnym vylúčením týchto osôb.